Hvala z besedo. tako današnja, kot tudi cela vrsta minulih razprav, pa ne samo v tejle sobi, ampak tudi v, tistih malce nižje, kjer imamo komisije pa odbore, še enkrat dokazuje izjemno shizofrenost te institucije, ne, ampak tudi pričakovano. jaz predlagam, da uvedemo pri nastopih, tako mene, kot tudi vseh mojih kolegov, fizikalne meritve decibelov. Tako bomo lahko končno dokazali, tudi na merljiv način, kako se tukaj zliva ogromno nekega gneva in agresije na mogoče drugačne poglede. Torej predlagam, da nabavimo VU-meter oziroma decibelmeter, pa bomo lahko videli kdo argumentira z argumenti, kdo pa z decibeli. hkrati tudi dobivam občutek, da so nekateri tukaj postali odlični mojstri za interpretacijo vseh naših sporazumov, vseh naših dokumentov, seveda zelo selektivno. Hkrati pa slišimo imeti tistimi redkimi argumenti, ki še pridejo do nas, da smo nekoliko razočarani, ne bomo zagotovili glasov, ker je to pač naloga Levice, izpostavlja se parcialna problematika, ampak to to samo v tistem smislu nekega poceni populizma, pa saj, itak smo populisti vsi, vsi radi nekaj, problematiko vežemo na konkretne zadeve, ker jih potem tudi lažje sami obravnavamo, ampak kaj navzven, kaj pride navzven? To da smo postali zelo stereotipni politiki in da se že dvajset oziroma trideset let iz te stavbe sliši vedno eno pa isto ne, kdo je lev in kdo je desen in kdo je na centru, z manjšimi spremembami. A danes obstajata dva idealna kandidata, za obe prosti mesti v vladi? Jaz sem prepričan, da ne. A sta najboljša ta trenutek? Zagotovo, da ne. Sta pa tukaj in sta pripravljena zagristi o, v celo vrsto izrednih problemov, ki bi jih morali, mimogrede, reševati že najmanj petindvajset let in tukaj se strinjam s kolegom Trčkom, da je ta država in ta sistem oziroma vsi njeni sistemi v taki krizi, kot so danes, je kriva ta inštitucija, in če mi danes sedimo v tej inštituciji, smo soodgovorni vsi. Ne glede na to, kateri gumb smo pritisnili. Ker potem bi bilo popolnoma, nemogoče a zdaj, če jaz pritisnem proti, si bom pa pilatovsko roke umil nad odločitvijo nekoga drugega? Ne, še vedno imam ogromno drugih možnosti, da izpostavim, kaj je bilo narobe, ne samo za mikrofonom pa s kričanjem, pa, z argumentiranjem, z decibeli, je ogromno drugih, tudi pravnih možnosti. Ministra za okolje in prostor čaka ogromno okolje. debirokratizacija, gradbene zakonodaje, hitrejši postopki, ministrstvo za zdravje oziroma ministra za zdravje čaka še več, javna mreža reševanje akutnih težav, in če se osredotočim predvsem na zdravstveni sektor, in tukaj vedno pozabljamo, da zdravstvo ni vprašanje samo Ministrstva za zdravje, ampak je medresorsko prepleteno z vsemi drugimi ministrstvi, tudi z tudi socialo. In ne smemo pozabiti, da šolanje, predvsem zdravnikom, včeraj smo slišali, koliko stane en zdravnik to državo, ko zaključi specializacijo, tudi tristo tisoč evrov. In šolanje so mu omogočili vsi tisti, ki so delali, vse pretekle generacije, torej pacienti so zdravnikom omogočili šolanje. Seveda zaslužijo korektno plačilo, seveda zaslužijo korektne pogoje dela, ampak tukaj mora biti, kdo prvi, pacient. Tukaj se vsi strinjamo. Pacient je tisti, ki je prvi. In še eno zadevo sem slišal danes, da ljudje pričakujemo brezplačno storitev, zdravstveno. Tega ni. Tega ni bilo nikoli. Ni brezplačnosti, razen če gremo v pro bono ambulanto, pa še tam nekdo, zadeve plača. Vsi plačujemo oziroma vsi bi morali plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kako ga bomo preoblikovali, pa je predvsem politično vprašanje in tudi, to je včeraj kandidat za ministra izpostavil, da je več rešitev in da moramo poiskati skupni politični konsenz, kako bomo zagotovili manko, ki bi se zgodil, če bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje kar na enkrat ukinili. Ne, ne bo se ga ukinilo, preoblikovati ga je potrebno. In tudi se nenehno sprašujemo, javno - zasebno. Seveda so koncesionarji tisti, ki dopolnjujejo javni sistem in ni nič slabega v tem, če ga dopolnjujejo, samo potrebno je delati tako v javnem zdravstvu kot v koncesionarskem z istimi pogoji, torej pod istimi pogoji, kar pa se danes mnogokrat tudi ne zgodi. Tako da, ta trenutek se odločati o tem, a je bolje koncesija ali je bolje javni zavod, je nemogoče. Treba je zbrati in podatke, na žalost je treba. Tudi to smo slišali, da je bila analiza neuporabna. Vsekakor je bila dovolj uporabna, da so nekateri od mojih predhodnikov, petinosemdeset odstotkov svojega časa, svojega svoje razprave uporabili ravno za to analizo in jemali iz konteksta podatke, ki so seveda najbolj ustrezali. Jaz sem bil tudi na vseh teh maratonskih odborih, treh, kakor se je kolega Trček izrazil, na hokejskih sejah in na koncu vsakega sklopa analize stanja zdravstvenega sistema, jaz sem jih videl, so bili našteti ukrepi. Seveda ne morejo biti konkretni, šel bom do tega pa tega, dogovoril sem bo, se bom, da bo, cena takšna pa takšna, popolno revolucijo bomo naredili na tem področju. Ne. Tudi kandidat je povedal, da ni prišel tja s čarobno palčko, da bo z njo danes, če bo potrjen, zamahnil, in jutri bomo mi vsi imeli, idealen zdravstveni sistem. Ne, jaz sem prepričan, da bomo morali vsi skupaj mu pomagati, vi mu boste gledali pot prste, mi ga bomo seveda branili, ampak to je normalno, to je normalen proces iskanja nekih, rešitev. Osem ur smo porabili za zaslišanje kandidata. Za, za nas je bilo naporno, verjamem, zanj še toliko bolj, kar je stol je bil zelo vroč, ampak po mojem prepričanju je to zaslišanje opravil zelo dobro. Še posebej, če še enkrat poudarim to, da smo prišli do trenutka, ko je potrebno urgentno rešiti petindvajset let zanemarjenja tega sistema za katerega seveda tudi jaz sprejmem vso odgovornost, ja, normalno. Soodgovornost, ne vso odgovornost, da ne bo mogoče narobe razumljeno. Potem smo pa citirali gospoda Breclja, ne. Zdravstvo je postalo težava zaradi politike. Pa jaz sem prepričan, da ne zaradi politike, ki se ustvarja tukaj noter, ampak zaradi politike v nekem širšem kontekstu, v širšem pomenu. Seveda so se dogajale razne afere, zlorabe, ampak naša naloga je, da te zlorabe, te afere preprečimo s sprejemanjem prave zakonodaje, ki bo omogočila vsem inštitucijam, da opravijo svoje naloge. In ko smo že pri doktorju Breclju, ko ga slišim, pa tudi kolega Mahnič je omenil skupino The Queen, pa še eno muziko bom jaz umešal zraven, imamo tudi Marka Breclja, ne, in to, da smo vsi mojstri za vse, veste, kako se nadaljuje pesem, ne? Marko Kodre mojster za vse, mojster za mafijo. No, upam, da bomo mi tudi postali mojstri za mafijo, da bomo prepoznali vse možne pasti in zlorabe tega sistema in da bomo skupaj s tem ministrom ali s pa s katerimkoli drugim, to zadevo začeli reševati konstruktivno, ne pa s kričanjem eden na drugega, ker to res nikamor več ne pelje. Tako, če sem koga užalil, se mu globoko opravičujem, ni bil to moj namen. Rad bi pa res enkrat, da se lotimo zadeve ne malce bolj konstruktiven način. Hvala lepa. Hvala lepa.